Dabei war der Kommissionsvorschlag schon ambitioniert, denn der sah eine Mittelerhöhung von 48 Milliarden im Vergleich zum letzten MFR vor. Es wurde bei der Haushaltsplanung weder der Austritt Großbritanniens als zweitgrößter Nettozahler berücksichtigt, noch wurde eine Verschlankung der Strukturen in Angriff genommen.

Zehn Milliarden Euro werden hier pro Jahr veranschlagt.

50 Das sind gute und sinnvolle Prioritätensetzungen, die zu einem besseren Schutz der Bürger und zu mehr Wachstum und Beschäftigung führen. Dieser Fokus darf aber nicht automatisch zu einem höheren Haushalt führen.